Ich glaube in der Tat, dass wir auch in Zusammenarbeit mit dem Asylunterstützungsbüro und den griechischen Behörden daran arbeiten müssen, schneller zu identifizieren, welche Personen, die nach Griechenland gekommen sind und unter Umständen tatsächlich auch in andere Länder der Europäischen Union überführt werden könnten, weil sie erstens definitiv nie mehr in ihr Heimatland zurückkehren können und weil sie zweitens unter Umständen auch Potential und Qualifikationen mitbringen, die für alle sinnvoll und zielführend sein können. Im Wesentlichen geht es aber auch darum, den Griechen dabei zu helfen, überhaupt eine Registrierung und die Identifizierung schneller zu ermöglichen, um schnellere Hilfsprozesse voranschreiten zu lassen, aber auch diejenigen wieder in ihr Heimatland zurückzuführen, die weder Qualifikation noch Berechtigung haben, sich in Griechenland oder der Europäischen Union aufzuhalten, weil sie eigentlich eine Chance hätten, in ihren eigenen Heimatländern bleiben zu können.